W pełni zgadzając się z Pana wypowiedzią, chciałem Panu zadać pytanie, ponieważ zasiada Pan we frakcji w Parlamencie Europejskim, której członkowie bardzo podobne antypolskie tezy w Wielkiej Brytanii wygłaszali. Czy uczyni Pan coś, aby partia UKIP, z którą jest Pan dziś związany, nie podnosiła antypolskich sentymentów w Wielkiej Brytanii?